Señora Presidenta, yo también voy a hablar de Venezuela, porque hay quien no comprende que la democracia no es solo ir a votar. La democracia es poder hacerlo con seguridad, en libertad y en igualdad y, en democracia y en un régimen de libertades, también la propiedad privada debe ser respetada.

En este punto me quiero referir a una empresa, Agroisleña, una empresa fundada por canarios, de la que dependen más de mil familias, y que ha sido injustamente expropiada una empresa que ve, como tantas otras, que, tras muchos años de esfuerzo, se quiebra ante las decisiones caprichosas de quien se cree que todo vale.

Es hora ya de que los ciudadanos en Venezuela se sientan libres, de que los empresarios no se sientan desprotegidos y permanentemente amenazados, y es hora ya de que, como se ha dicho, Venezuela sea una auténtica democracia en la que no quepa la duda de que los terroristas no encuentran acomodo.